Deseori, atunci când părinții divorțează, apar divergențe asupra custodiei copiilor, iar, în unele cazuri, unul dintre părinți preferă să părăsească țara împreună cu copilul, fără acordul celuilalt.

Înainte de adoptarea convenției, existau probleme când trebuia asigurată înapoierea copilului, din cauza diferenței dintre sistemele judiciare ale fiecărui stat. Fiind forțați să trăiască într un mediu străin, copiii pot dezvolta afecțiuni sociale și lingvistice care se manifestă pe termen mediu și lung. Cred că accesul celor opt state la convenție trebuie să se realizeze cât mai rapid. Aș dori, de asemenea, să o întreb pe doamna comisar Reding dacă există o estimare a numărului de cazuri afectate de întârziere și ce măsuri are în vedere Comisia pentru a debloca această situație.